Monsieur le Président, la tenue d'élections controversées au Bangladesh a entraîné une escalade de violence ayant fait au moins 21 victimes.

Toutefois, le taux de participation était très faible, ce qui a rendu ces résultats extrêmement fragiles. Je demande au gouvernement d'engager un dialogue inclusif avec l'opposition démocratique et éventuellement de tenir de nouvelles élections, si nécessaire, de revoir les...